Je connaissais personnellement l'une d'entre elles.

Nombre de démocrates ont découvert la tragédie du peuple kurde.

Dès le jour de ce meurtre, j'ai dit et redit qu'il fallait laisser faire la justice française et demander au gouvernement français de veiller à ce que cette justice travaille en toute indépendance. Ce meurtre, comme d'autres, et diverses autres manipulations en Turquie comme dans d'autres pays de l'Union européenne ne peuvent être vus effectivement que comme des tentatives de déstabilisation du processus de paix qui commence à peine en Turquie.

L'Union européenne doit mettre tout son poids dans la balance et pas seulement, Monsieur le Commissaire, en termes d'aide financière. Elle doit mettre son poids politique dans la balance. Elle a su le faire ailleurs. Tous ceux qui connaissent la situation en Turquie savent comment les autorités turques utilisent la lutte contre le terrorisme pour emprisonner les militants kurdes et tous ceux et toutes celles qui luttent pour la démocratie, qu'ils soient journalistes, avocats, intellectuels et bien d'autres. Huit à dix mille personnes sont des prisonniers politiques en Turquie.

L'Union européenne et ses États membres ne doivent pas prêter le flanc à la critique en la matière. La coopération politique ne peut plus se poursuivre sans une clarification de la définition du terme même de terrorisme. Le PKK, avec qui le gouvernement turc négocie ouvertement aujourd'hui, doit être retiré de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Tous ceux et toutes celles qui vivent en Turquie ont droit à la paix et ont droit au respect de leurs droits de la même façon. C'est effectivement l'avenir de la région qui est en cause. L'Union européenne doit aider l'ensemble des parties prenantes à dépasser ce que j'appellerai leurs crispations.